Vážený pán predsedajúci, ochrana duševného vlastníctva je v čase nástupu umelej inteligencie stále dôležitejšou témou. Je zrejmé, že váha duševnej práce bude neustále narastať a jej ochrana tak bude stále dôležitejšia. Do nedávnej doby bol koncept duševného vlastníctva viac menej jasný. Niekto niečo vyrobil, či vytvoril a ak to iný bez dovolenia okopíroval, porušil tak zákon. V čase digitálnych technológií však do tejto oblasti vstupuje čoraz viac nejasností. Musíme odpovedať na otázky, ktoré by sme nedávno zaradili skôr do sveta sci fi. Keď bude umelá inteligencia vedieť tvoriť, kto vlastne bude vlastníkom výsledkov tejto tvorby? Kto bude zodpovedný za autonómne rozhodnutia strojov? A čo keď začne umelá inteligencia tvoriť samú seba? Môže sa to zdať predčasné, no vývoj ide obrovským tempom a skôr či neskôr budeme pred tieto dilemy postavení. A vtedy už musíme mať nastavené jasné pravidlá a jasné právne rámce. Hlavným princípom, na ktorý musíme pamätať, je to, že technológie vždy slúžia človeku a spoločnosti a nie naopak.

Preto na konci rozhodovania musí byť vždy človek. Tak, ako človek sa vždy môže rozhodnúť, či umelú inteligenciu použije alebo nie, tak aj v procese rozhodovania musí mať konečné slovo len človek.